Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji został stworzony po to, aby wesprzeć państwa i regiony przeżywające ogromne trudności wynikające z coraz bardziej globalizującej się gospodarki. Nieoczekiwanie jednak okazał się on użytecznym instrumentem w walce z negatywnymi skutkami światowego kryzysu finansowego i połączonego z nim kryzysu budżetowego w niektórych państwach członkowskich.

Wielu ekspertów wskazuje, że niezwykle trudno jest udowodnić, iż trudności, które przeżywa przedsiębiorstwo, wynikają właśnie z procesu globalizacji.

Docenić należy także to, że fundusze będą mogły być wydatkowane solidarnie na wsparcie wszystkich pracowników, również tych, którzy pracują za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej czy na zasadzie samozatrudnienia. Należy bowiem pamiętać, że coraz więcej Europejczyków pracuje w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia i błędem byłoby nieobjęcie ich tym programem.